Já si myslím, že bohužel ano, ta nespokojenost tady je, my na jedné straně hlásáme, že chceme mít základní svobody, chceme mít volný trh, snažíme se o to ze všech stran a na druhé straně zavádíme protekcionistická opatření, která nám opravdu nepomáhají budovat důvěru občanů. My musíme začít komunikovat otevřeně a začít dělat politiku, která je založena na konkrétních údajích, na konkrétních statistikách a číslech, které potřebujeme. Takže mluvme více i s firmami a poslouchejme je. A to myslím na nás, na všechny kolegy i na Komisi.